Pani kolega mówił, że ten czas prezydencji litewskiej to jest czas, w którym Litwa może pokazać swoją kulturę, swoje zwyczaje, a ja myślę, że sytuacja dzisiaj w Europie jest taka, że Pani musi pokazać polityczny ząb. Trzeba w kilku sprawach zaproponować coś świeżego, coś nowego, co pochodzi z naszej części Europy. Liczę, że otrzyma Pani w tych sprawach wsparcie polskiej dyplomacji i polskich polityków. Po pierwsze, to szczyt Partnerstwa Wschodniego. Będzie konieczna wielka aktywność, także Pani osobista, w ostatniej fazie przygotowania tego Partnerstwa. I zwracam uwagę na sprawę absolutnie zasadniczą, czyli kwestię wiz zróbmy więcej niż można w sprawie tego, by nasi sąsiedzi ze Wschodu i my to bardzo dobrze rozumiemy mogli przyjeżdżać do Europy bez problemu. I druga kwestia, która dotyczy Polski i Litwy w takim samym stopniu wyjeżdżają nam młodzi ludzie, wyjeżdżają, szukając pracy na Zachodzie. Dzisiaj pojawiają się nowe pieniądze na walkę z bezrobociem młodych, tu jest potrzebny Pani nowy program i odważna propozycja. To musi być propozycja, która faktycznie powoduje, że młodzi ludzie zostaną na Litwie i w Polsce, że będą tam chcieli zakładać firmy. Jest potrzebna tutaj Pani odwaga polityczna i propozycja dla całej Europy i ja tego będę oczekiwał od prezydencji litewskiej poważnych politycznych propozycji. I jest potrzebne jeszcze to, co jest między nami, i co czuję się w obowiązku tutaj powiedzieć niech Pani wykorzysta ten czas i dobre relacje z polską dyplomacją, i mocne wsparcie wielu polskich polityków, żeby uczynić krok, by te sprawy, które nas różnią a dotyczą mniejszości, też po tej prezydencji wyglądały lepiej. Nie na forum europejskim, ale między nami, żeby wyglądały lepiej.

Osobiście obiecuję sobie po niej bardzo, bardzo dużo.